Herr Präsident, Herr Ratspräsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Diskussion über die Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen ist in diesem Haus ja eine lange Tradition. Das, was wir heute Morgen gehört haben, weicht nicht wesentlich von dem ab, was wir schon in den vergangenen Diskussionen ausgetauscht haben.

Ich glaube nicht, dass es die Schuld der Europäischen Kommission ist, dass bestimmte Dinge in der Entwicklung kleiner und mittlerer Unternehmen nicht so vorangehen, wie wir uns das alle wünschen würden. Zum Zweiten glaube ich, dass uns die Verengung der Diskussion auf reine Finanzierungsfragen nicht weiterhilft. Jedenfalls bei uns zuhause in Deutschland und ich glaube, dass das nicht nur in Deutschland der Fall ist stören sich kleine und mittlere Unternehmen nicht so sehr an der Frage der Finanzierung natürlich ist das im einzelnen Fall auch einmal ein Problem sondern vor allem daran, dass die Gesetzgebung in ihrer Komplexität für kleine und mittlere Unternehmen nicht mehr zu durchschauen ist. Deswegen glaube ich, dass die Diskussion über die Frage, wie man denn die Definition kleiner und mittlerer Unternehmer besser, präziser, zielgenauer formulieren kann, ein wichtiges Anliegen sein muss, nicht nur für kleine und mittlere Unternehmen, sondern für die Gesetzgebung ganz generell. Der Begriff Herr Wammen, Sie haben ihn auch benutzt dass wir 99,5 aller Unternehmen im KMU Sektor haben, zeigt, dass wir einfach ein Problem haben, weil damit im Prinzip alle Unternehmen betroffen sind und damit wiederum keine Zielgenauigkeit gegeben ist. Deswegen bin ich sehr gespannt, was die Studie von Herrn Kommissar Tajani ergeben wird, der diese Definition neu zielgenau treffen will.